Mag ik daar één ervaring uit Nederland bijleggen? Wij hebben het project Blue Port in het deltagebied van Zeeland, in de Oosterschelde. Daar werken we aan de Zeeuwse tong.

We hebben daar programma's voor. Ik wijs niet alleen op het visserijfonds, maar ook op de regionale programma's en decentrale cofinanciering. Nogmaals gezegd, ik steun het van harte. Een inhaalslag is daar mogelijk.